Señora Presidenta, la delegación española socialista ha votado a favor, como el resto de nuestro Grupo, pero no me iría tranquilo de aquí sin dejar patente mi preocupación por que se incluya en esta Directiva la cuestión de los transplantes de órganos, en contra del criterio que tenía la Comisión de Medio Ambiente y como resultado de un permanente empecinamiento del Consejo por incluir los transplantes en esta Directiva. Espero que esta inclusión no le merme efectividad a la buena legislación que aprobamos en este mismo Pleno, tanto con la Directiva sobre transplantes como con el plan de acción hace muy poco tiempo, y con una práctica totalidad de apoyos. Y advierto que estaremos vigilantes para que no se merme, con esta inclusión, el buen trabajo que hacen organizaciones tan exitosas como la Organización Nacional de Transplantes de España y, desde luego, la pretensión de salvar veinte mil vidas que teníamos tanto en la Directiva sobre transplantes como en el plan de acción que, repito, aprobamos aquí. Por tanto, lo dejo manifiesto y digo que seguiremos atentos al cumplimiento de esta Directiva en ese aspecto.